Die Realität ist sehr komplex, und dementsprechend gibt es auch sehr viele unterschiedliche Gründe für Umstrukturierungen.

Aber sie passen eben nicht immer zu jeder Situation.

Das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, ist ein absolutes Interesse der Arbeitnehmer. Es ist kein Wert an sich, sondern durch Wettbewerbsfähigkeit werden Arbeitsplätze geschaffen und vor allem auch gesichert.